În dezbaterea anterioară am făcut referire, și eu, și mai mulți colegi, la ședința de săptămâna trecută a Adunării parlamentare Euronest, desfășurată, așa cum se știe, în absența deputaților din Belarus. Este o absență justificată, pentru că parlamentarii de la Minsk nu sunt aleși în mod liber, în plus, situația drepturilor omului din această țară rămâne mai mult decât critică. Am fost indignați cu toții, cred, de represiunea asupra protestatarilor din luna decembrie. Astăzi, încă, 6 din cei 7 contracandidați ai președintelui Lukashenko sunt încă judecați și persecutați. Multe alte persoane, inclusiv din stafful acestor candidați, sunt în închisori pentru simpla lor participare. Cred că există două lucruri importante 1. e nevoie de o anchetă independentă asupra represiunii

cred că trebuie extinse sancțiunile economice împotriva Belarusului asupra firmelor de stat din această țară, care joacă un rol important în configurarea regiunii.